Monsieur le Président, nous sommes nombreux dans cet hémicycle à avoir salué ce qu'il est convenu d'appeler le printemps arabe, mais les révolutions ne prennent pas partout la même tournure.

En Libye, il est question d'instaurer la charia, en Syrie, chaque jour des hommes et des femmes se font assassiner, et en Égypte, nous ne pouvons qu'être inquiets.

Ces deux hommes ont en commun d'avoir refusé de coopérer avec les tribunaux militaires. Ils sont des symboles du droit du peuple égyptien à une justice civile. Ils sont des symboles de la répression dont sont victimes encore aujourd'hui ceux qui critiquent le régime et notamment ses militaires. Sans droit au procès équitable, sans liberté d'expression, il ne peut y avoir de démocratie. Dix jours avant les élections en Égypte, nous devons donc envoyer un message fort aux autorités égyptiennes pour qu'elles garantissent effectivement les droits de tous leurs concitoyens.